Zwiefka, nous discutons simultanément de deux rapports qui ont un champ d'application différent, mais qui relèvent de la même logique et sont soumis à une procédure identique.

Le deuxième, pour lequel je suis rapporteur, concerne une proposition de règlement prévoyant simplement la consultation du Parlement européen. Sur le fond, Monsieur le Président, et j'en conviens, les problèmes que nous essayons de régler au travers de ces deux instruments sont sérieux et très souvent réellement dramatiques. Chacun d'entre nous a entendu évoquer ou a connu des cas où, après l'échec d'un mariage avec un ressortissant de pays tiers, un père ou, plus souvent, une mère n'a plus le droit de voir ses enfants, qui ont été emmenés par le conjoint dans son pays d'origine ou ailleurs, et parfois, n'a aucune possibilité de savoir où ils sont.

À l'évidence, ces problèmes sont réels, graves, dramatiques. Il est nécessaire, urgent et légitime d'essayer d'y apporter une solution, notamment en négociant des accords bilatéraux avec les pays tiers. Mais d'où vient alors le problème qui nous préoccupe aujourd'hui?

Pour l'ensemble de ces matières, la négociation et la conclusion d'accords avec un ou plusieurs pays tiers relèvent de la compétence exclusive de la Communauté. Le caractère exclusivement communautaire de ces matières est explicitement confirmé et par les avis de la Cour de justice, et par les avis des services juridiques. Ce qui veut dire que ce qui apparaissait comme étant très simple, est en fait un peu plus complexe et plus délicat. La question est dès lors la suivante est il juridiquement possible, dans l'état actuel des traités et de la jurisprudence de la Cour, de permettre aux États membres d'exercer une compétence exclusive de la Communauté, et si tel est le cas, dans quelles conditions?

Je ne suis même pas juriste du tout, mais je n'ai pas trouvé dans les traités actuels une base juridique qui autoriserait explicitement la Communauté à se dessaisir totalement ou partiellement de ses compétences exclusives au profit des États membres. Cela veut dire qu'à titre personnel, je suis toujours resté très perplexe et très réservé devant le principe même du dispositif qui nous est proposé.

Par exemple, Monsieur le Commissaire, pour le service juridique de votre institution, lequel, je cite admet que l'exercice de la compétence communautaire externe est juridiquement possible pour les États membres, à titre exceptionnel et à des conditions précises, tant de forme que de substance. Le service juridique du Parlement européen est beaucoup moins explicite, tout en laissant apparaître certaines possibilités. Ce sont ces principes juridiques très précis et restrictifs qui ont été à la base des amendements que j'ai proposés, et des négociations auxquelles j'ai participé, qui ont eu lieu en trilogue avec le Conseil et la Commission. Je suis je le répète très sensible aux drames vécus par certains de nos concitoyens et je suis décidé à faire beaucoup d'efforts pour les aider. C'est pourquoi, in fine j'ai marqué mon accord sur le compromis négocié avec le Conseil et la Commission, mais je veux qu'il soit très clair, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, que ce qui est une compétence exclusive de la Communauté doit le rester. Il ne faudrait pas que les États membres, en multipliant les dérogations, en élargissant le champ d'application, finissent par se réapproprier ce qui est une compétence exclusive de la Communauté. Cela a été ma ligne de conduite, cela restera, à l'avenir, ma ligne de vigilance.